Üdvözlöm a Bizottság javaslatát, miszerint kutatási keretprogramjainknak egy egyszerűsítési folyamaton kell átesniük. Az idők során a jó pályázati lehetőségeknek köszönhetően ezek a programok kibővültek, de ezzel párhuzamosan megnőttek az adminisztrációval és az ellenőrzéssel kapcsolatos bizonytalanságok is. Szükségünk van egy új rendszerre, mely nagyobb bizalommal van a pályázók felé és a tudományos és technológiai értékelési folyamatok megerősítse mellett figyelembe veszi a pénzügyi és adminisztrációs folyamatok egyszerűsítését is. Természetesen minden pénzügyi művelet bizonyos fokú kockázattal jár, de az ilyen kockázatok túlzott adminisztrációs ellenőrzése is csak növeli az egész folyamat összköltségét. Törekedni kell arra is, hogy kutatásaink vonzóak és elérhetőek legyenek a világ legjobb kutatói, az európai vállalkozók és az egyetemek számára. Ebből a szempontból is szükséges a szabályok és eljárások mihamarabbi összehangolása, akár már a hetedik keretprogram ideje alatt, de a nyolcadik előkészítésénél feltétlenül.